Gospod poslanec Mahnič, hvala za to vprašanje. Z odločitvijo sodišč se v preteklosti že večkrat dejavno nisem, strinjal. Vedno sem jih pa spoštoval. Tako je bilo tudi tokrat. Upravno sodišče je bilo jasno. Zato letos vlada ni uskladila, Naj podam svoje videnje tega vprašanja, pri katerem pravzaprav ne moreš zmagati. Enkrat imaš ene nasproti, drugič imaš druge. javnost je namreč pri tem vprašanju diametralno razdeljena. Na eni strani so večni zagovorniki te zavarovane vrste, na drugi strani pa strokovna javnost in seveda kmetje ter lokalna skupnost, ki strmijo k večjemu uravnavanju številčnosti populacije, kar ste tudi že sam omenil. Zame je resnica nekje vmes. Volk je v Sloveniji že od poznih sedemdesetih let zavarovana vrsta. Popolnoma jasno je, da je poseg v populacijo možen le izjemoma. Izjeme določa uredba o o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Med razlogi so izjeme. Za izjeme so preprečitev resne škode, zagotavljanje zdravja in varnost ljudi, za uravnavanje številčnosti populacije in tako naprej. Na ministrstvu svojo vlogo odstrela te plemenite zavarovane živali jemljemo izjemno resno. Ker imam redko priložnost, da obrazložim, kako stvari postopkovno potekajo, dovolite, poslanec Mahnič, da izkoristim, to priložnost za kratko obrazložitev. Zavod za gozdove Slovenije poda strokovno mnenje za odvzem, nam poda svoje pripombe in usmeritve Zavod za varstvo narave. Nato o zadevi odloča še strokovna komisija za upravljanje z velikimi zvermi v sestavi širokega spektra deležnikov. Nato je na ... Nato je na podajanje pripomb in komentarjev na ... Na predlog odvzema s strani ministrstva povabljena vsa zainteresirana javnost. Ministrstvo pa v končnem roku za javno obravnavo predloga detajlno prouči vse prejete komentarje ter se do njih opredeli po ponovnem posvetovanju s strokovno komisijo za velike zveri. Dokončni utemeljeni predlog odvzema velikih stvari na iz narave Ministrstvo za okolje in prostor posreduje v sprejetje vladi. Ministrstvo za okolje in prostor je v letu dva osemnajst predlagalo odvzem enajstih volkov. Upoštevali smo tudi dejstvo, da je zaradi dobre reprodukcijske sposobnosti volkov in ugodnih naravnih razmer v Sloveniji pričakovati trend širjenja območja poseljenosti zlasti proti Alpam. V septembru dva tisoč osemnajst, kot ste tudi že vi ugotovil, pa je upravno sodišče izdalo sodbo tudi v zvezi s predpisom za leto dva osemnajst. Sodišče je sicer priznalo družbeno sprejemljivost kot možen razlog za poseganje v populacijo. Vendar po presoji sodišča odločitev o posegu v zaščiteno vrsto ni natančno in ustrezno obrazložena, saj toženka v obrazložitvi spodbija spodbijanega pravnega akta niti ni dovolj natančno obrazložila. Na podlagi tega in vseh dejstev je vlada sprejela predpis o odvzemu le za medveda in ne tudi z za volka, saj dosledno spoštujemo odločitev sodišča, se pa z vami strinjam, moramo najti ravnovesje, kakor smo proti volku, tudi za volkove, in bomo mogli pač na ministrstvu ponoviti vajo, da tudi to področje uredimo. Hvala.